Señor presidente, nueve meses después de la última Resolución aprobada por este mismo Parlamento sobre Nicaragua, la situación del país no ha mejorado, sino todo lo contrario. La represión del régimen se ha incrementado y se han seguido recortando las libertades de los ciudadanos. Ante este deterioro, el Parlamento Europeo debe mandar un mensaje claro.

Estaremos todos de acuerdo en que en esta Resolución debemos dar un paso más y adoptar una posición más dura, ya que hemos insistido suficientemente con el régimen en anteriores Resoluciones y ahora nos toca actuar. Por tanto, la Unión Europea debería empezar a aplicar las sanciones individuales necesarias de manera inmediata para presionar de forma más directa al régimen. Aun así, creo que no sería inteligente romper todo contacto con el Gobierno nicaragüense. La reforma electoral, las elecciones justas y con garantías y el fin de la represión solo llegarán a través del diálogo. Y, para restablecer el diálogo, la diplomacia europea puede jugar un papel muy importante.